Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen vor einer neuen Welle der Implementierung von EU Geldern über die EIB. Deswegen melde ich mich hier zu Wort, auch weil ich uns ein bisschen warnen möchte.

Deswegen möchte ich uns auffordern, die künftige Implementierung von EU Geldern über die EIB sehr genau und sorgfältig zu prüfen.

Ich möchte uns herzlich bitten, doch aufzuhören zu glauben, dass wir die Privatisierung von Gewinnen anderer zulassen könnten und die Sozialisierung der Verluste.